Insofern möchte ich nochmal deutlich sagen Das ist heute ein guter Tag, und ich setze es auch nicht in Gegensatz zu Forschung, Entwicklung und Verkehr. Die Hoffnungen sind geknüpft, dass der Fonds auch in dieser Weise Erfolge zeigen wird. Aber ich möchte eins deutlich sagen, und das sollten wir uns in Erinnerung rufen Wir haben einmal beschlossen, drei Prozent des Bruttosozialprodukts in Europa für Forschung und Entwicklung auszugeben, und wir sind jetzt bei unter zwei Prozent.